Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, lors de nos échanges, il y a quelques semaines à Sofia, dans le cadre de la Conférence des Présidents, vous avez indiqué que la question des frontières extérieures et de leur nécessaire contrôle était sans doute grand défi pour l'Europe aujourd'hui, et vous l'avez d'ailleurs réaffirmé il y a quelques minutes. Si beaucoup de chefs d'État ou de gouvernement en Europe occidentale ont fait preuve d'un consternant angélisme et d'un laxisme total en organisant littéralement la submersion migratoire de l'Europe, il existe heureusement des chefs de gouvernement en Europe centrale et en Europe de l'Est qui sont déterminés à mener le combat pour l'identité et la sécurité. C'est le cas de vos voisins hongrois, de la Pologne, de la République tchèque et, désormais, de l'Autriche. Au commencement de ces six mois de présidence bulgare, vous avez donc un rôle essentiel et une responsabilité. Vous pouvez impulser, en effet, une véritable volonté politique, totalement absente aujourd'hui des institutions européennes, pour dissuader l'immigration, anéantir les filières mafieuses et renforcer les protections.

votre peuple est fort, et l'Europe a besoin de cette force et de cette fermeté pour lutter contre l'immigration, le fondamentalisme et préserver nos valeurs de civilisation. Enfin, nous avons un grand défi à relever c'est celui de la concurrence économique. Nous devons nous prémunir de la concurrence déloyale, qu'elle vienne de l'extérieur de l'Union européenne ou de l'intérieur de l'Union européenne, et enfin, Monsieur le Premier Ministre, je me réjouis de votre volonté exprimée clairement tout à l'heure de normaliser les relations avec la Russie. Il faut en effet vous avez raison en finir avec l'agressivité absurde des institutions européennes à l'égard de cette grande puissance voisine.